Este es un informe muy importante porque se trata de unas sustancias que pueden afectar a la salud, y eso es lo más importante y lo que merece el mayor rigor legislativo y científico al mismo tiempo.

Por tanto, señor Comisario, creo que, desde este Parlamento, no deberíamos anticipar ni prejuzgar debates que están teniendo lugar a nivel científico, ni me parece correcto contradecir las conclusiones de un comité científico con una votación en sede parlamentaria. Deberíamos dejar trabajar a los científicos y dedicarnos a establecer las líneas generales para el marco comunitario. Y dicho esto, una vez que tengamos los informes de la EFSA y los informes del Centro Común de Investigación, debemos ser implacables y absolutamente rigurosos con sustancias que pueden afectar a la salud y al medio ambiente. En los temas de salud hay que tener tolerancia cero.